Wenn man die Europäerinnen und Europäer fragt, was sie von der europäischen Politik erwarten, dann ist es Lebensqualität, dann kommen Termini wie Gesundheit und Umwelt.

Der Beitrag des Ausschusses für Umwelt, Volksgesundheit und Nahrungsmittelsicherheit hat hier einen wesentlichen Beitrag zu liefern, denn wir wollen das, was die Europäerinnen und Europäer wollen. Wir wollen gesunde Lebensmittel, die produziert werden in Artenvielfalt, und zwar meine ich die Artenvielfalt hier biologisch, aber auch produktionstechnisch. Wir müssen Möglichkeiten geben, dass der Lebensraum erhalten wird.

Wir müssen darauf achten, dass der Lebensraum im ländlichen Gebiet weiterentwickelt wird und nicht zum Armenhaus Europas wird.

Wir brauchen das Geld richtig und gerecht verteilt!